Doresc să amintesc ca exemplu de succes semnarea cu un an în urmă a acordului privind recunoașterea certificării produselor ecologice, acord care a adus deja beneficii importante ambelor părți. Un punct sensibil în schimb este diferența de puncte de vedere cu privire la organismele modificate genetic, existând o întreagă listă de divergențe în domeniul agriculturii calitatea, siguranța alimentelor. Fiecare stat are dreptul la apărarea punctelor sale de vedere, dar un acord echilibrat în acest domeniu înseamnă în primul rând să punem pe primul loc opțiunile societății europene, preocupările consumatorilor europeni în planul siguranței alimentare și calității și, nu în ultimul rând, interesele comerciale ale agricultorilor din statele Uniunii. Europa a optat pentru un model de agricultură, reforma politicii agricole comune confirmă această opțiune, așadar acordul comercial și de investiții cu Statele Unite trebuie, la rândul său, să apere acest model agricol și pe cei cărora le este destinat consumatori și agricultori.